Statistici recente ne arată că, până în 2060, numărul persoanelor în vârstă va înregistra o creștere foarte mare, respectiv până la